Monsieur le Président, la commission d'enquête est partie du principe que les normes établies par la Commission pour les véhicules diesel étaient correctement calibrées.

Dans un contexte concurrentiel exacerbé et en pleine récession économique à partir de 2008, l'Union européenne a sans doute péché par excès d'optimisme en surestimant les évolutions technologiques en mesure d'être réalisées par les constructeurs.

Les normes américaines et les normes européennes ne répondent pas aux mêmes logiques environnementales et stratégiques. Pour favoriser leurs groupes automobiles, les États Unis se sont logiquement servi des divergences existantes, c'est leur droit. Plutôt que d'affaiblir nos industriels, tâchons de répondre intelligemment. Comme les États Unis, nous devrions protéger nos industries. Le secteur automobile représente en Europe près de 12 millions d'emplois qu'il est indispensable de préserver, notamment en prenant des mesures efficaces pour empêcher les délocalisations massives vers des pays tiers.